Señor presidente, señora comisaria. En primer lugar me gustaría poner en valor el papel que hoy está teniendo aquí el Pleno del Parlamento Europeo. Muchos meses de trabajo de diferentes comisiones del Parlamento Europeo se reflejan hoy aquí en un debate intenso, técnico y con solvencia de diferentes comisiones. Por lo tanto, creo que es importante que la Comisión escuche al Parlamento Europeo y ponga de manifiesto las propuestas que, mediante los diferentes informes que presenta el Parlamento Europeo, llevamos a la Comisión Europea. Por lo tanto, estarán de acuerdo conmigo en que la Unión Europea ha cambiado mucho desde el año 1985 hasta el año 2020. Por eso quiero hacer hincapié en la Directiva de responsabilidad por productos defectuosos, que trata de ese año. Pero la sociedad ha cambiado tanto, que esa Directiva no habla en ningún momento ni de teléfonos móviles, ni de ordenadores, ni del teletrabajo, elementos fundamentales en la economía europea, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra forma de trabajar hoy en el siglo XXI. Por lo tanto, para los socialistas europeos, es muy importante que se ponga de manifiesto esta actualización del siglo XXI. Es verdad que alrededor del 50 de los fabricantes de productos europeos utilizan hoy la inteligencia artificial en sus procesos de elaboración de sus productos y también es verdad que una gran parte de los ciudadanos europeos consideran que la inteligencia artificial no es del todo de su confianza en el uso de su día a día. Por lo tanto, como legisladores, tenemos el reto de ser capaces de trabajar en una Directiva que dé confianza a las instituciones europeas, pero, sobre todo, a nuestros ciudadanos. Esa seguridad tiene que ir amparada, sin duda alguna, en la seguridad de muchos de nuestros productos. Y, como se ha comentado aquí también, es fundamental que esa carga de la prueba no recaiga sobre los consumidores. Es verdad que necesitamos empoderar a nuestros consumidores europeos. Necesitamos que los consumidores europeos tengan un mayor conocimiento de todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, pero no puede caer sobre ellos una responsabilidad que tiene que ser de los productores.